Acest lucru ilustrează din nou solidaritatea de care dă dovadă Europa în momentele dificile. Un alt exemplu de solidaritate de luat în calcul este cel al medicilor și asistenților medicali europeni, care au venit în România pentru a sprijini echipele medicale locale, dar și cel al țărilor care au preluat răniți pentru a i trata. Este simbolul faptului că, în momentele de cumpănă, europenii se solidarizează și reușesc să se unească pentru a proteja viața cetățenilor lor. Profit de ocazie pentru a saluta încă o dată comunitatea medicală din România și din Europa pentru eforturile făcute în comun pentru salvarea celor care au avut de suferit în urma acestui tragic eveniment. În acest sens, consider că o direcție importantă în construcția unui viitor comun la nivel european este crearea unei politici comune în domeniul sănătății care să permită tratarea tuturor pacienților europeni, indiferent de țară, pentru că, în definitiv, cel mai important este să salvăm cât mai multe vieți omenești